Señora presidenta, señora comisaria, ya hemos hablado aquí de cifras y de rostros humanos de mujeres y niñas 200 millones de niñas y mujeres que han visto destruida su integridad física

Hablamos de la peor forma de violencia de género que existe en estos momentos y —como digo— no somos ajenas a ello. Por lo tanto, la comisaria ha estado hablando de esa estrategia en la Unión Europea en la que debemos volcar todos nuestros esfuerzos y nuestra voluntad para mejorar la calidad de las acciones que se están llevando a cabo en estos momentos la formación del personal médico la formación del personal de educación posibilitar la prevención de esta situación para que no se dé en Europa. Pero, también a través de la política de cooperación y la política exterior de la Unión Europea debemos mantener firmes nuestras propuestas en esta materia para evitar que las mujeres en el mundo sufran esta perversión tan inmensa, porque hablamos —vuelvo a decir— de la peor forma de violencia de género. Y es también una razón por la que las mujeres están pidiendo asilo en la Unión Europea y por lo tanto necesitamos agilizar los trámites en este sentido y garantizar que todas las mujeres peticionarias de asilo en la Unión Europea puedan tener su estatus de mujeres refugiadas para evitar que esta realidad continúe y se siga planteando como una realidad inevitable en el mundo. Es la peor manifestación de la violencia de género y debe haber una estrategia europea en la materia.

Si realmente hay voluntad, en nuestras manos está que podamos acabar con ello.